Man kann über statistische Fragen sehr viel und häufig diskutieren. Aber wenn man Grundannahmen getroffen hat, dann muss man die auch langfristig durchhalten, sonst hat man ja keine Vergleichszahlen.

Die Frage hängt davon ab, ob wir solide Finanzen des Staates haben, ob wir kluge Investitionen von Unternehmen haben und ob wir Regulierungen haben, die Unternehmen dazu ermuntern, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist die Antwort, die gegeben werden muss, nicht die Statistik.